Varnost je pomembna vrednota v Evropski uniji. Ta je sicer ogrožena na različne načine, tako v vzhodnem delu Evrope ukrajinska kriza, kakor tudi terorizem, ampak dolgoročno je najpomembnejša ravno energetska varnost in zelo pomembno je, da Evropa končno vzpostavi tudi energetsko unijo. Zato podpiram vse tiste kolege, ki so ravno poudarili ta varnostni vidik pri zagotavljanju energetske neodvisnosti. Ve se, da prevelika odvisnost od Rusije ni dobra in da Putin ne bo nikoli kolebal, kadar bi poskušal z energijo doseči nek politični cilj, s tem pritiskom. Zato je pred nami, pred Evropsko unijo, en pomemben imperativ, to je notranja in zunanja diverzifikacija energetskih virov.